fluttur út óvigtaður í öðru lagi hvort útflutningur hafi aukist frá haustdögum tvö þúsund og sjö þegar útflutningsálag var fellt niður og í þriðja lagi hvort hæstvirtur ráðherra sé tilbúinn að beita sér fyrir því að allur fiskafli sem ekki er unninn af handhöfum aflahlutdeildar fari á markað innanlands þannig að innlendir fiskflytjendur sitji við sama borð og erlendir og gefist ætíð kostur á að bjóða í hráefnið ef ekki hvaða úrræði og ráðstafanir telur hæstvirtur ráðherra koma til greina til að bæta aðgengi innlendra fiskverkenda að hráefni en það hefur farið síversnandi og sérstaklega núna eftir niðurskurðinn í haust við vinstri grænir höfum flutt margsinnis þingsályktunartillögu um leiðir til að auka fullvinnslu á fiski hér á landi en útflutningur hefur aukist umtalsvert og hann hefur neikvæð áhrif á þjóðarbúið hráefnisskortur er viðvarandi vandamál ekki síst hjá fyrirtækjum sem reka fiskvinnslu án útgerðar og þeir hafa slaka samkeppnisstöðu þegar þeir geta ekki boðið á móti erlendum kaupendum í þennan fisk ég vek líka athygli á því að þessir fiskverkendur án kvóta hafa víða verið með sprotaframleiðslu og skapað nýja markaði og nú er staðan þannig að sögn þeirra að þessir markaðir kunni að tapast ég vek líka athygli á því að þetta er auðvelt mál í rafrænum heimi þar sem uppboð fara fram í gegnum tölvur og gegnum netið þannig að það er ekkert vandamál að koma þessu uppboðskerfi á þannig að allir sitji við sama borð hafi alltaf möguleika á að bjóða í fiskinn hvort sem þeir eru staddir á íslandi eða

herra forseti nú þegar þorskaflamark hefur verið skert um þriðjung er þessi útflutningur mun alvarlegri en ella við erum í raun að flytja út fjöldann allan af ársverkum í fiskvinnslu líklega ein hundruð ársverka og ég giska á að þau ársverk sem töpuðust eða jafnvel helmingur af þeim ársverkum sem töpuðust við niðurskurð þorskaflaheimilda mætti sækja með því að vinna þennan fisk hér á landi mér þætti vænt um að heyra skoðun hæstvirtur ráðherra